Podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani ministri, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Dejstvo je, da je ureditev stanovanjskih pogojev ena od temeljnih človekovih potreb, ki ima kot taka mesto tudi v splošni deklaraciji človekovih pravic, kjer je opredeljeno stanovanje kot temeljna človekova pravica. Spoštovane in spoštovani! V prejšnji državi smo imeli zelo dobro urejen stanovanjski fond. Tako rekoč vsakdo, ki je potreboval stanovanje, ga je tudi dobil. Po osamosvojitvi in vzpostavitvi samostojne Slovenije temu žal več ni bilo tako. Poleg Jazbinškovega zakona, ki je bil sprejet v začetku devetdesetih let in je tako rekoč celoten stanovanjski fond, prodal trenutnim najemnikom in poleg, zakona o denacionalizaciji kakšnih bistvenih stvari ni bilo narejenih, razen seveda tega, da se je celoten stanovanjski fond razprodal, in da je bil stanovanjski fond, prejšnji družbeni stanovanjski fond tisti, ki bi moral biti danes, stanovanjski fond nepremičnih, pač, najemnih stanovanj, enostavno razprodal in je bilo vse skupaj prepuščeno bolj kot ne trgu. V Sloveniji res imamo Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki pa je žal vsa leta doslej deloval bolj kot ne kot neka nepremičninska agencija. Zato me veseli, spoštovani gospod minister, da je v koalicijski pogodbi trenutne aktualne vlade zapisano, da se bo prav področju neprofitnih najemnih stanovanj posvečalo večjo pozornost kot doslej. Da sem konkretnejši, med drugim je v koalicijski pogodbi zapisano, da se bo posebno skrb namenilo zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj za mlade, in da se bo sredstva, namenjena za stanovanjsko politiko dvignilo na nič cela štiri procente GDP-ja. Namreč doslej so bila ta sredstva mnogo mnogo nižja, nič cela nič štiri procente, kar je mnogo pod povprečjem v Evropski uniji. Zanima me: Ali ste se s pripravo ukrepov na ministrstvu že lotili in kakšna je konkretna časovnica pri pripravi le-teh ukrepov? Hvala lepa.